Pane předsedající, energetická unie je bezesporu zásadním klíčovým bodem naší budoucnosti a tady máme zásadní také dluh.

My potřebujeme samozřejmě diverzifikovat zdroje i rizika, ale také musíme dosahovat společných cílů, i těch geopolitických, jako i synergií. Já proto vítám tento návrh nové energetické sítě, oddělení vlastnictví. Nejsem příliš přesvědčen, že teritoriální výjimky, které byly prosazeny, budou ku prospěchu věci.